Działacze Greenpeace protestują przeciwko wydobyciu ropy na morzu Barentsa ze względu na ekstremalne warunki klimatyczne w tym regionie, przez które prawdopodobieństwo wypadku i wycieku jest bardzo wysokie. Akcja działaczy Greenpeace powinna skłonić Unię Europejską do intensyfikacji prac nad wspólnym międzynarodowym podejściem do Arktyki i kontrolowania eksploatacji złóż tam się znajdujących.

Uważam, że Unia Europejska powinna na drodze dyplomatycznej wynegocjować z Moskwą uznanie, że Greenpeace działał na rzecz dobra wspólnego, i spowodować, by międzynarodowy protokół z 1988 roku w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym nie znalazł zastosowania w tym przypadku. Szanuję odwagę członków załogi zatrzymanego statku, nie jest też moim celem usprawiedliwienie działań władz rosyjskich, ale z naciskiem powtarzam, iż w tym przypadku więcej Unia Europejska osiągnie w miękkim dialogu z Rosją niż w eskalacji napięcia.

Chciałbym przypomnieć tutaj, że w latach dziewięćdziesiątych francuski wywiad wojskowy wysadził w powietrze statek Greenpeace Tęczowy wojownik w Nowej Zelandii, zabijając fotografa tej organizacji. Greenpeace protestował wówczas przeciwko francuskim próbom atomowym w Nowej Zelandii.